Frau Präsidentin! Ich bin dem Kollegen Feio ausgesprochen dankbar, weil er in der zweieinhalbstündigen Debatte der einzige Kollege aus Griechenland und Portugal war, der die Arbeit der Troika positiv bewertet hat. Und ich glaube, das ist auch gerecht. Es war richtig, die Arbeit zu untersuchen. Es war sicher auch richtig, einen Bericht zu machen. Der Bericht hat viele Fragen aufgeworfen. Ich werde am Ende nicht zustimmen können, ich sage das ganz offen. Aber das, was Kollegin Ferreira sie ist ja schon nicht mehr da eben gesagt hat, dass der Populismus hier Urstände feiert, das kann man wirklich an den Wortmeldungen der linken Seite dieses Hauses sehen.

Und ich habe selten so einen populistischen wirtschaftlichen und politischen Unsinn gehört wie in dieser Debatte heute. Das fängt an mit Italien, das nicht im Programm ist, mit Spanien, wo die Troika verantwortlich gemacht wird für die höhere Jugendarbeitslosigkeit.

Da war die Troika noch nicht erfunden.

Man kann nicht die Troika, die eine Notlösung war, verantwortlich machen. Man kann auch nicht sagen, es sei eine mangelnde demokratische Legitimation vorhanden, denn die Legitimation für die Ausgabe von nationalen Steuergeldern bieten die nationalen Parlamente. Wenn in dem einen oder anderen Staat das nationale Parlament nicht ausreichend beteiligt wurde, dann sollten Sie in diesem Parlament darüber diskutieren und nicht bei uns. Die Troika war notwendig, sie hat im Prinzip richtig gehandelt. Sie ist keine Dauerlösung und sie ist nicht verantwortlich dafür, die nationalen Fehler auszubaden. Und ich glaube, wenn wir hier offen und ehrlich miteinander umgehen, dann müssen wir zum Schluss kommen Ohne die Troika hätte es eine Katastrophe gegeben. Mit der Troika sind die Schuldenstaaten stabilisiert worden.